Der Bericht von Herrn Kollegen Lange ist durch die Begeisterung der vielen Kollegen, die sich an der Diskussion beteiligt haben, ein bisschen aufgebläht worden.

Bei allen anderen war das weitgehend tabuisiert.

als sei Industriepolitik das, was am Ende unserer Freihandelspolitik mehr oder weniger zufällig herauskommt, sondern wir müssen das Ding vom Kopf auf die Füße stellen allerdings nicht mit etatistischen Illusionen, nicht mit der Vorstellung, dass der Staat da direkt regulierend in die Wirtschaftstätigkeit eingreift.

Eine starke europäische Industrie wird in Zukunft nur möglich sein, wenn wir die Aufgabe der ökologischen Innovation auf zentraler Ebene ernst nehmen. Und deswegen zum Abschluss, Herr Vizepräsident, bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie gesagt haben, dass Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit